An de an, de ziua Europei, ne amintim începutul construcției comune a Proiectului european. Anul acesta putem vorbi cu mai multă speranță și încredere despre un nou început. Valul de schimbări politice din ultimele săptămâni e semnalul că europenii nu mai acceptă austeritatea. Prin austeritate s au obținut două rezultate majore sărăcia și lipsa de speranță.

Europa are nevoie de strategii de creștere, de repararea nedreptăților din ultimii ani, de măsuri pozitive care să creeze locuri de muncă și să sprijine categoriile vulnerabile. Deși mulți europeni sunt în suferință și se confruntă zi de zi cu greutăți uriașe, astăzi putem vorbi despre credința renăscută într un viitor mai just, clădit de lideri care își respectă cetățenii și iau decizii în favoarea acestora.